În primul rând, vreau să salut decizia de luni privind suplimentarea de către Uniunea Europeană cu 100 de milioane EUR a ajutorului destinat regiunilor amenințate de foamete din Cornul Africii și celor două state sudaneze. Este o mobilizare necesară, dar nu suficientă, în condițiile în care peste 13 milioane de persoane suferă în urma secetei și a foametei în Cornul Africii. De aceea, cred că trebuie să întărim apelul la o implicare sporită a întregii comunități internaționale. Mă gândesc, spre exemplu, la statele emergente, care ar trebui chemate mai insistent să își asume responsabilități sporite în plan internațional. ONU a anunțat că trei sferturi de milion de persoane sunt pe cale să moară de foame în Somalia. Lucrătorii umanitari se confruntă însă cu câteva probleme specifice, care trebuie tratate cu maximă atenție lipsa apei, accesul dificil la cei în nevoie, din cauza conflictelor, recrutarea forțată a bărbaților de către milițiile locale și violurile tot mai numeroase împotriva femeilor din taberele de refugiați. Insecuritatea în creștere din aceste tabere suprapopulate riscă să amplifice o criză umanitară deja foarte gravă. Nu în ultimul rând, se impune o majorare a procentului din ajutorul oficial pentru dezvoltare al Uniunii Europene alocat sprijinirii producției agricole în aceste țări, în care criza alimentară este influențată nu doar de compromiterea recoltelor de către secetă și război, ci și de fluctuațiile prețurilor pe piața mondială.